Vsi ostali prisotni. Pred sabo imamo Zakon o interventnih ukrepih o ravnanju s komunalno odpadno embalažo nin in odpadnimi nagrobnimi svečami. Kot vemo, je iz podatkov Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor razvidno, da abnormalne količine komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč presegajo zmožnosti predhodnega skladiščenja skladiščenja ali začasnega skladiščenja. Poleg tega tudi predstavljajo tveganje za ljudi, živali in onasnaževanja okolja. V oči nam bodejo tudi procentualni podatki o deležu neprevzete komunalne embalaže, ki se giblje od tri cela devet pa do dvainsedemdeset procentov za odpadne nagrobne sveče. Zakon o varstvu okolja v sedmem odstavku dvajsetega člena tudi ureja razširjeno odgovornost proizvajalca. Spodbuja se tudi ponovna uporaba izdelkov in preprečevanja odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki predelave. Različna tveganja se bodo ob nadaljnjem o neustreznem prevzemanju povečala, saj so skladiščne kapacitete nekaterih izvajalcev javne službe že presežene. Slednje lahko vodi tudi do dodatnih okoljevarstvenih težav. Izvajalci javne službe bodo prisiljeni skladiščiti odpadke tudi zunaj urejenih skladiščnih prostorov. V Republiki Sloveniji tudi nimamo zadostnih kapacitet za termično obdelavo odpadkov, zato je potrebna vložitev amandmaja za spremembo dvanajstega člena. Opozarjamo, da šestega odstavka četrtega člena predloga tega zakona v večini komunalnih podjetij operativno ni mogoče niti izvesti. Namen interventnega zakona je odstraniti komunalno odpadno embalažo, ki jo droje te družbe za ravnanje z odpadno embalažo nočejo prevzeti iz prenapolnjenih skladišč. Prekomerne zaloge bo ob pogledu preveril tudi inšpektor Republike Slovenije za okolje in prostor, zato je nerealno pričakovati, da imajo izvajalci javne službe dovolj skladiščnih kapacitet, da bi lahko obstoječa skladišča označili in zaprli tako, da iz njega ne bi bilo mogoče odvzemati ali dodajati. Naj omenim, da je direktor Zbornice komunalnega gospodarstva desetega dvanajstega letošnjega leta na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor predstavil, da ima od dvainpetdeset anketiranih podjetij samo pet podjetij možnost zagotoviti dodatno skladiščenje in samo šest podjetij možnost dostopa do skladišč iz dveh iz dveh strani. Iz istih razlogov pri večini komunalnih podjetij ne bo mogoče izvajati devetega odstavka šestega člena tega zakona. Za za nezagotavljanje izvajanja te določbe pa zakon v kazenskih določbah tudi predvideva visoke, izrek visokih kazni za podjetja in odgovorne osebe v teh podjetjih. Ti kazenski določbi sta problematični, ker ker nam je jasno, da prej omenjenih določb večina komunalnih podjetij ne bo sposobna v celoti izvajati. Zato v Slovenski nacionalni stranki predlagamo, da se črta drugi in druga in peta točka prvega odstavka dvanajstega člena zakona. Bodoče naj bi v zakonu opredelila načelna naj bi se v zakonu opredelila načelna usmeritev ravnanja s prenapolnjenimi skladišči, ki jih morajo podjetja slediti skladno z obstoječimi možnosti v naravi. V primeru, da teh da danosti za izvajanje teh načelnih usmeritev ni, pa naj bi sledile denarne kazni. Slovenski nacionalni stranki bomo seveda ta interventni zakon podprli, da ohranimo našo domovino zeleno in čisto, kot je bila do do sedaj. Hvala lepa za vašo pozornost.